Signor Presidente, signor Vicepresidente della Commissione, onorevoli colleghi, dunque cominciamo col ricordare che alcuni paesi hanno votato contro la risoluzione che ha adottato questo trattato, sono i soliti sospetti, ma sono cose che vanno dette Siria, Corea del Nord e Iran e altri paesi si sono astenuti, tra questi l'India, la Russia, la Cina. Tutto sommato bisognerebbe ricordare a questi cosiddetti paesi emergenti che per emergere non bastano soltanto i dati dell'economia, ma ci vuole anche una politica di valori ai quali sembrano per il momento rinunciare.

Noi siamo stati i motori in gran parte di questo trattato e, tra l'altro, il regolamento, che già avevamo adottato sulle nostre esportazioni, è stato preso come buona pratica, come un esempio da seguire.

Sappiamo bene che il mercato delle armi è qualcosa che muove interessi molto forti, capaci di essere anche sotterranei, di poter condizionare politiche di paesi che spesso sono deboli, in particolare i paesi in via di sviluppo, deboli dal punto di vista politico, con forti rischi di corruzione, e deboli anche dal punto di vista delle risorse delle strutture amministrative e di controllo. Credo che il compito che spetta all'Europa, perché soltanto noi l'abbiamo visto alle Nazioni Unite lo possiamo fare, è quello di un'assistenza adesso nella messa in atto di questo trattato. Questo sarà, come dire, il prossimo punto di questo nostro lavoro che deve mettere insieme politica estera, cooperazione allo sviluppo e la nostra politica di commercio internazionale.